Szeretném Ferrero Waldner biztos asszonyt köszönteni és Cecilia Malmströmöt is külön, aki most miniszterként, de hamarosan szintén biztosként lesz itt a körünkben, és egy pár szót mondani arról, hogy köszönöm szépen egyrészt a beszámolót nagyon fontos információk voltak benne s hadd mondjam el én is, hogy az Unió keleti szomszédsága az utolsó két bővítési kör óta tulajdonképpen közvetlen közelségébe került az Európai Uniónak, és ilyen módon sok szempontból felértékelődött. Nem csak a geográfiai közelség miatt, hanem részben az orosz befolyási övezetekben gondolkodó külpolitika miatt, illetőleg az energiabiztonság felértékelődése miatt is. Ebből a szempontból kiemelten fontos a keleti partnerség programja, ami differenciálni is tud és mégiscsak egyértelműen szorosabbra vonja a kötelékeket ezekkel az országokkal. Grúzia a leginkább európai uniós értékek iránt elkötelezett országa a kaukázusi régiónak. Szeretnék egy pár dolgot kiemelni és hangsúlyozni, egyrészt a vízumkönnyítési eljárás előkészítését. Nem csak az emberek közötti kapcsolatok miatt fontos ez, hanem azért is, mert tudjuk, hogy a dél oszét és abház állampolgárok, akiknek orosz útlevelük van, ők már élvezik ennek az előnyeit, és ez olyan feszültséget kelt, ami tovább rontja a helyzetet. A másik tulajdonképpen, amit szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy a keleti szomszédságpolitika országai közül négyben befagyott konfliktusok vannak, amire kiemelt figyelmet kell szánnunk. És még utolsóként hadd mondjam el, hogy szeretném megköszönni Ferrero Waldner biztos asszonynak mindazt az erőfeszítést, amit ezért a térségért tett, azért, hogy ez a térség közelebb kerüljön az Európai Unióhoz.